Señor presidente, el análisis y control de las inversiones extranjeras directas puede resultar necesario en determinadas ocasiones y en sectores específicos y de especial importancia. Pero las razones establecidas en este informe no nos parece que sean ni las correctas ni las que vayan en la dirección adecuada. Una inversión extranjera peligrosa es aquella que puede cerrar fábricas o afectar de tal manera a un sector que los empleos se vean perjudicados. Una inversión extranjera peligrosa es aquella que fomenta las prácticas contaminantes y dañinas contra el medio ambiente y que, por supuesto, no respeta la responsabilidad social. Cuando la Unión Europea protege, lamentablemente no lo hace pensando en los trabajadores. Sin embargo, este instrumento se centra en la seguridad y la defensa como único argumento para declarar cuán pertinente es una compra de acciones o una adquisición. El proteccionismo selectivo para evitar las inversiones de países no amigos de la Unión Europea no es el camino para proteger a quien verdaderamente lo necesita, que no son otros que los trabajadores.